Europejski nakaz aresztowania ma na celu przyspieszenie procedur związanych z doprowadzeniem podejrzanych i oskarżonych przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Wyeliminowane zostały poprzednio funkcjonujące administracyjne etapy podejmowania decyzji, przez co znacząco skrócił się czas ekstradycji.

Wciąż jednak wspólnotowe regulacje w tym zakresie charakteryzują pewne niedoskonałości. Powoduje to w określonych przypadkach domniemaną wybiórczość działania krajowych organów decyzyjnych prowadzącą do nadużywania tego mechanizmu bądź niedostosowywania zasady proporcjonalności. Apeluję zatem do Komisji i państw członkowskich o zacieśnienie współpracy w zakresie właściwego wykorzystania oraz niepodważania wiarygodności europejskiego nakazu aresztowania.